Chciałem na początku wyrazić podziękowanie dla naszego sprawozdawcy pana Søndergaarda, który zaczął pracę w niełatwych warunkach, który wykazał się dużą cierpliwością, który jednocześnie wykazał się taką tendencją do dużego zrównoważenia zawieranych ocen i opinii. Pani minister, ja zgadzam się z panią, że to dobrze, iż zasady przejrzystości są przestrzegane, w tym przejrzystości finansowej, ale podzielam te uwagi, które mówią o czymś więcej.

Myślę, że to będzie następować nie tylko w tej części, ale będzie również następować w innych pracach, także komisji merytorycznych. Moja grupa polityczna zdecydowanie zatem poprze wniosek o udzielenie absolutorium budżetowego, jak zresztą szanowna Rada ma szansę zauważyć w dzisiejszej debacie. Nie wracamy do liczb, nie pokazujemy lewa strona, prawa, przychody, wydatki, prawidłowość gospodarowania